Ja, das ist historisch bedingt, das hat nichts mit der europäischen Geschichte zu tun! Und dann ist Luxemburg ja etwas ganz Entscheidendes.

Auch die Luxemburger sitzen da, und die sind nur da, weil es historisch bedingt ist.

Aber es ist nicht sinnvoll, zwei Sitze zu haben. Aber wir können uns beruhigen Wir können uns noch so aufregen, Frankreich wird niemals der Aufgabe des Straßburger Sitzes zustimmen! Und dann wird gesagt Das kostet 140 Millionen. Ach, das ist doch wenig gegenüber der Verschwendung, die ich sonst in Europa in der Agrarpolitik und Kohäsionspolitik erlebe! Da sollte man doch schweigend darüber hinweggehen, über diese 140 Millionen!